Dan To, da koalicija in pa vlada nasprotujejo zakonu, kaže na to, da jim je hudičevo malo mar za slovenskega človeka. Razmišljate o Ljubljani, razmišljate o nekaterih zadevah tukaj noter, pozabljate pa na tiste ljudi, ki futrajo tole Ljubljano. Kakor kaže, bi radi vzpostavili vinske veleposestnike, kar je sicer lepo in prav, pa vendar je treba skrbeti tudi za tiste ta male, ki komaj preživijo in jim je tisti, tistih nekaj litrov ali pa sto litrov vina tudi pomoč k preživetju, v tej državi, ki ne skrbi za ljudi. Propadanje vinogradov, dogaja se propadanje vinogradov. Zaraščanje je veliko. In kaj se bo zgodilo iz tega, s tem? Enostavno tujci bojo prišli, Avstrijci komaj čakajo, da bojo lahko vse skupaj pokupili in bojo združili vse skupaj v ene velike vinogradniške zadeve, mi bomo pa samo še delavci, podjemni delavci, ali kakor se temu reče, na njihovih vinogradih, včasih so bili to viničarji, ki so bolj živeli ob vinogradu in obdelovali, gospod je prišel, dal komando, hlapci so delali. In naša vlada hoče nekaj takega narediti z našimi ljudmi. Pravite, da boste preprečili prodajanje slabega vina. Ne mi govoriti o tem. Pojdite v Ljubljani tamle okrog, pa si naročite kuhančka, boste dobili vodo z italijanskim praškom zmešano noter, in to je pa super, Janković bo ploskal, vsi bojo plačevali ne vem kaj, po treh kozarcih tistega vina pa edino, da greš na stranišče, pol pa ali odzgoraj ali pa odspodaj odvajaš. Mislim ... Ampak to vas ne briga. To vas ne briga. Kar se tiče uvažanja vina. Ja, uvažamo, uničujemo pa naše male vinogradnike in potem dajete ene grozljive kazni pridelovalcem. In me, zakaj pa ne bi te pridelovalce kar, razčetverili, pa imate pol za zmeraj mir? V naslednjem koraku pa dajte še slovenske pesmi prepovedati, tiste, ki pojejo o vinu, na primer ono En hribček bom kupil, bom trte sadil, pa dajte drugače, Bom trte posekal in hribček prodal, kajti v to smer gre vse skupaj, in to dela tale vlada, seveda v nadaljevanju s prejšnjo Cerarjevo vlado, kjer je bila kmetijska politika totalen dizaster, kakor pravijo mladinci danes, skratka, včasih smo temu rekli sranje. In kaj se dogaja? Naše gostilne so prazne. Recimo vzemimo primer ob avstrijski meji. Na, na, na oni strani je Weinstraße in tam lahko točijo svoje vino v doma, neflaširano, brez kakršnihkoli oznak, tudi hrano lahko strežejo tam brez česarkoli, nimajo nobenih davčnih blagajn ali kaj podobnega. Z, naše, na naši strani je vse zaprto in vse prazno, tudi že na cestah težko srečaš koga drugega kot kakršnega policaja, ker te ustavi pa ti da za pihati. Na Avstriji te na, na vogalu ustavijo, ampak rečejo: "Pazite, tam je nevarna cesta pa pojdite domov," pa ni treba kazni plačati. Iz izkušnje govorim, prosim, draga gospa. In mi imamo davčne blagajne. Tulele vam pokažem, to je listek, ki sem ga pred približno tremi tedni dobil v Berlinu, brez davčne blagajne v centru Berlina, ko sem šel nekaj spit, takole so mi lepo na en cegeljc napisali, koliko moram plačati, in zadeva je bila rešena. Pri nas bi tistega, ne vem, najraje zaprli, pobrali in, seveda slovenski špiclji bi slikali, pa pošiljali: "Tega pa ni bilo plačanega." Tako daleč ste pripeljali to vlado, to državo. In, potem pa še ena kratka pripomba glede primerjave pridelave vina in pa pridelave, izdelave piva. To se vi vidi, da tisti človek, ki je to rekel, pojma nima o stvari. Za vino je potreben vinograd, je potrebna trta, za pivo, to se da zvariti z aparaturami tudi v navadni garaži. Skratka, žalostno je, žalostno je, da na je naši državi vseeno za ljudi in da ne podpre tega zakona, ki vsaj v enem drobnem segmentu izboljšuje stanje.